Reflet de l'immigration, bien sûr, cette situation est aussi le résultat d'un obscurantisme religieux, notamment au sein de certaines communautés musulmanes de par le monde.

Nommer les vraies causes et les vrais responsables, voilà une première prise de conscience décisive et salutaire dans un combat qui se joue désormais jusque sur notre sol.